Eu sunt medic, medic de urgență, lucrez în Iași, România, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu și consider că fiecare viață pierdută înseamnă o tragedie. Iar din păcate, când mă uit la măsurile luate pentru Nigeria, văd că ele nu au avut eficiență pe care ne am fi dorit o. Așa că eu cer astăzi public și voi vota această rezoluție fără niciun fel de problemă, chiar cu două mâini, pentru că poate așa salvăm niște vieți dar este nevoie de măsuri concrete, de noi politici geostrategice în regiune, de limitarea acelei ipocrizii care spune că îi protejăm pe cei din Nigeria, dar continuăm să vindem arme către această regiune. Și dacă vorbim despre ajutor umanitar, să știți că, așa cum m am oferit voluntar în campania împotriva Ebola, așa voi fi și voluntar în Nigeria. Puteți să vă bazați pe mine. Vă doresc succes în demersurile pe care le întreprindeți, dar, până una alta, constat că mai sunt multe de făcut.